Se trata de una industria competitiva, innovadora, exportadora y de gran valor añadido. Una industria que padece, sin embargo, social, medioambiental, precios subvencionados y unos costes energéticos superiores a los de sus competidores y que, además, ahora, debe hacer frente a la sobreproducción mundial y el posible otorgamiento del estatus de economía de mercado a China. Es obvio que China no es una economía de mercado, y la Unión Europea no debería concederle tal estatus anticipadamente si no cumple las condiciones establecidas.

Acabo de ser nombrada presidenta del Foro del Parlamento Europeo de la Cerámica y voy a trabajar decididamente junto con mis colegas de este Parlamento para conseguir que la industria de la cerámica pueda seguir siendo un ejemplo.